Madame la Présidente, dans cet hémicycle climatisé à outrance et empli de députés venus par avion des quatre coins de l'Europe, cette énième condamnation du président des États Unis me semble aussi hypocrite que celle des Saoudiens dénonçant le soutien du Qatar au mouvement djihadiste. Sa décision est pourtant celle d'un chef d'État démocratiquement élu, qui n'a jamais caché son climato scepticisme et qui n'a qu'un but, protéger les emplois américains. Vous feriez mieux d'en prendre exemple, vous qui êtes incapables de lutter contre le chômage ou le terrorisme, mais qui prétendez agir sur le climat. Il est urgent, pourtant, de se préoccuper des emplois menacés de nos travailleurs, ceux que les conséquences de vos politiques n'ont pas encore jetés au chômage et dont les entreprises subiront désormais une nouvelle baisse de compétitivité face à leurs redoutables concurrentes américaines.

Trump a un grand tort en effet, celui ne pas faire semblant de vouloir respecter un accord, non contraignant juridiquement, mais au contraire d'affirmer officiellement ce qu'il croit être bon pour ses concitoyens.